Mă întreb dacă o discuție despre rezultatele summitului Uniunea Europeană Rusia ar fi fost mai bună. De fapt, întrebarea este există niște rezultate notabile ale acestei întâlniri la vârf între Uniunea Europeană și Rusia, care ar fi meritat mai multă discuție, o discuție amplă în plen?

nu mi s a părut că summitul de acum zece zile a adus ceva notabil. În schimb, după ce, în noiembrie 2012, Duma adoptat legea asupra organizațiilor non profit, vedem cu toții că organizații mai mult sau mai puțin cunoscute sunt supuse intimidării de către autoritățile de la Moscova.